Hvala lepa. Vprašanje je bilo glede varnosti učencev ter prisotnosti velikih, velikih zveri. Zdaj, vi veste, da po, enainosemdesetem, mislim, da členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, država lokalnim skupnostim sofinancira prevoze, kjer je ogroženost, območja z lokalnimi zvermi. To je ena posebnost, ki je, torej, da so te poti učencev, morajo biti vnaprej opredeljene, za kar se vsako leto tudi pristojno mislim, da pristojni Zavod, Republike Slovenije za gozdove in drugič, tisto, kar je drugi pogoj, je da se seveda ta pot teh učencev ne križa z že ustaljeno potjo brezplačnega prevoza, ki ga zagotavljajo, ki ga zagotavljajo lokalne skupnosti. Tako da ko sta ta dva pogoja, ko sta ta dva pogoja zagotovljena, potem seveda sledi potem seveda sledi vsakoletni, razpis. In lahko vam rečem, da je v letošnjem letu iz državnega proračuna šolskem, se zagotavlja denar za prevoze v enaindvajsetih občinah za približno tri tisoč učencev ter ocenjena pogodbena vrednost za vse občine je štiri tisoč evrov čas milijon evrov. Torej torej milijon evrov in štiri tisoč. Tako da to je denar, ki ga država zagotavlja, občine pa seveda zahteve obnavljajo, vsako leto in pri tem, tako kot sem rekel že na samem začetku, se ugotavlja dejanska ogroženost posamičnih relacij. Hvala.